á fundi þingflokksformanna í dag lá í loftinu að við gætum komist að samkomulagi um framvindu mála hér í þinginu ég skil það svo að tillaga hæstvirts forseta séu skýr skilaboð um það hver viljinn er í þeim efnum og það veldur mér áhyggjum yfir því að hér sé planið það að halda hörkunni áfram hér í þingsal og vera bara áfram hér með þingið í þeim stellingum sem ekki er okkur til sóma og ekki er vænlegt til að við séum að vinna mál hér þannig að bragur sé að ég greiði atkvæði gegn lengingu þingfundar og mér finnst þetta vont að tillagan skuli koma fram